Daarom zijn we blij met de ondubbelzinnig pro Europese koers van de huidige regering. Maar ik vind de manier waarop wordt omgegaan met het toetredingsproces van beide kanten geen schoonheidsprijs waard.

Wij zouden Servië niet moeten hoeven belonen om zich te gedragen als een volwassen Europese democratie. We mogen best verwachten dat Servië een verantwoordelijke rol als regionaal leider op zich neemt ten opzichte van Kosovo, ten opzichte van Bosnië, zonder dat het daar als een klein kind een snoepje voor terug moet krijgen. Op één vlak moeten we in ieder geval stoppen met telkens toegeven de jacht op Mladić en Hadžić. We hebben het hier over de daders van afschuwelijke oorlogsmisdaden, van genocide.

Het oordeel daarover moet liggen bij de enige die kan beoordelen of er sprake is van volledige medewerking en dat is aanklager Brammertz. Daarom vraag ik jullie om vóór ons amendement te stemmen dat hiervoor pleit.